Madame la Présidente, face à la submersion migratoire dont l'Europe est victime, l'Union refuse de reconnaître l'échec de Schengen. Une fois de plus, elle pratique la fuite en avant en renforçant l'intégration européenne, alors que son rêve fédéraliste s'écroule avec le Brexit, aujourd'hui, et la victoire du FPÖ à la présidentielle autrichienne, demain.

Officiellement, cette nouvelle agence aidera les États à surveiller leurs frontières extérieures sur la base du volontariat. En réalité, le Conseil et la Commission feront pression sur eux, à commencer par la Grèce, pour les contraindre à laisser l'agence agir à leur place.

L'Union pousse même l'audace jusqu'à imposer la présence d'officiers de liaison dans tous les États membres. Or, il s'agit de représentants de l'agence qui sont chargés de les espionner et de les contraindre à appliquer la politique migratoire de l'Union.